Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, les débats sur l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable me font penser à cette personne qui implore Dieu quotidiennement pour qu'il la fasse gagner à la loterie. Et Dieu, fatigué, finit par lui répondre Mais joue, au moins, si tu veux que je te fasse gagner!. C'est là notre problème nous ne faisons que des incantations. Plus personne n'a les moyens de ses ambitions. Chacun hésite à miser sur le ticket qui sera gagnant à coup sûr.

C'est bon pour les ménages, pour les entreprises, c'est bon pour l'emploi. Ces ambitions ont aussi et surtout de l'intérêt pour le bien être de la planète, car l'énergie la moins polluante et la plus économe est celle que l'on ne consomme pas. Alors, assez d'austérité, les investissements d'aujourd'hui seront les économies de demain! Si nous voulons gagner, misons sur l'efficacité énergétique, elle est renouvelable.